Señor presidente, la diferencia entre una dictadura y una democracia está precisamente en el hecho de poder votar en libertad cada cierto tiempo para confirmar o cambiar a los gobernantes. Es uno de los derechos y obligaciones más importantes que tienen los ciudadanos. Como española, les hablo con conocimiento de causa y no puedo pasar por alto, en este debate sobre el ejercicio libre del derecho a votar, el testimonio de heroísmo de aquellos que, en el País Vasco y en Navarra, durante décadas, defendieron la democracia y la libertad bajo la presión de la banda terrorista ETA, que mantenía un brazo político dependiente de ella, y se aprovechaba del terror que provocaba para obtener una representación política que no le correspondía. Por cierto, uno de sus líderes destacados, el señor Pernando Barrena, condenado por pertenecer a la banda terrorista ETA, es hoy eurodiputado. Señorías, hoy afrontamos una nueva amenaza exterior, provocada por quienes desean el fracaso de nuestro ambicioso proyecto político. Las injerencias en los procesos electorales son el instrumento de los enemigos de las sociedades abiertas, los regímenes autoritarios y las fuerzas populistas. Se trata de una amenaza global que hemos visto con las fake news en el Brexit, o en la injerencia en procesos electorales en la Unión Europea, como en Francia, y que también sufrimos en España durante la crisis del desafío secesionista en Cataluña en 2017. Conscientes de ello, debemos asumir que vamos a recibir ataques permanentemente contra nuestra estabilidad, es decir, contra nuestra libertad. Algunos de esos ataques y amenazas resultan evidentes, otros aparentemente invisibles, pero igualmente perturbadores. Como sabemos, todos estos ataques pretenden lo mismo desestabilizarnos, dividirnos, confundirnos y, por último, debilitarnos. Por tanto, debemos reaccionar ya y defendernos de ellos, y para ello necesitamos más medios para detectar cómo lo hacen, más inteligencia compartida para prevenir sus efectos indeseables, más unidad para enfrentarnos juntos a nuestros adversarios y sus ataques. Necesitamos unas instituciones que garanticen la limpieza de los procesos electorales, y necesitamos incidir en la educación, en las humanidades, formando ciudadanos responsables. Si no protegemos que el proceso de votar se realice correctamente y en total libertad, estaremos aceptando la devaluación de la calidad democrática en nuestros países.